Elle demande à l'Europe d'accepter sa part des relocalisations, comme le font le Canada et l'Australie. Elle soutient les retours volontaires, mais reconnaît que ces retours sont difficiles dans le contexte actuel de la sécheresse. Elle sait que Dadaab ne pourra fermer ses portes et demande donc une augmentation de l'aide.

D'une manière générale, la résolution demande un plus grand partage des charges mais aussi des solutions durables en matière de développement social, économique et environnemental.